Nous avons déjà prouvé notre engagement auprès des Syriens par l'aide humanitaire et notre engagement est un engagement à long terme. Il faut une solution politique complète qui ne détourne pas l'attention de ce qui s'est passé le 21 août. L'Union européenne doit jouer sa carte diplomatique et rappeler à tous ceux qui envisagent des actions rapides ou ciblées qu'elles ne suffiront pas. Vous le faites, Madame Ashton, et je vous en félicite.